Me gustaría preguntarle al señor Kallas si ha hecho un seguimiento del cumplimiento de los derechos de los pasajeros, de las miles y miles de personas que se quedaron en los aeropuertos en esos momentos.

En tercer lugar, una pregunta al señor Andor decía yo recientemente que Euskadi, con la misma legislación que el Estado español, por su desarrollo de la economía real, por su desarrollo de la economía productiva, tiene la mitad de paro que el Estado español, pero también ha logrado un gran desarrollo en la economía social. ¿Tienen ustedes previsto mejorar la legislación de la economía social en el ámbito europeo? Por último, quisiera preguntarle qué papel van a tener las regiones en la superación de la crisis económica y la crisis política y social, sabiendo que hay buenas prácticas, como las de Euskadi, que pueden ser un modelo a nivel europeo.